Pragnę wyrazić satysfakcję z porozumienia w sprawie budżetu Unii, które między innymi zakłada 15 mld euro więcej na naukę, zdrowie i edukację. Tak samo pozytywnie oceniam kompromisowy projekt rozporządzenia wiążącego fundusze unijne z praworządnością, co oznacza umocnienie wartości, na których zbudowana jest nasza Unia.

Możliwość zawieszania funduszy jest wyłącznie środkiem tymczasowym, który może zostać szybko przywrócony, jeżeli dane państwo powróci na ścieżkę poszanowania prawa i zasad, na których opiera się Unia. Ten mechanizm nie jest wymierzony w interesy obywateli państw członkowskich, ale w politykę rządów, które działają przeciwko własnym obywatelom. Stąd też narzędzia, które w razie konieczności umożliwią finansowanie projektów obywateli, samorządów, organizacji pozarządowych bezpośrednio z Komisji Europejskiej za pośrednictwem rządu centralnego. Mam nadzieję, że w dalszych pracach wszystkie rządy zachowają odpowiedzialność, okażą się dorosłe i ze zrozumieniem odniosą się do kompromisowych ustaleń.